Slovenský jazyk sa v týchto školách vyučuje štyri hodiny týždenne. Na Slovensku sa neuplatňuje vendeta a maďarská menšina žijúca na Slovensku je na tom neporovnateľne lepšie. V maďarských menšinových školách je výhradným vyučovacím jazykom maďarčina.

Naopak, na Slovensku slúžia v maďarských obciach výlučne maďarskí kňazi. Európsky parlament sa však paradoxne nezaoberá problémami slovenskej, nemeckej, srbskej menšiny alebo ďalších menšín decimovaných v Maďarsku. Opakovane sa diskutuje o okrajových problémoch maďarskej menšiny, ktorých riešením sa navyše v tomto čase zaoberá slovenský parlament. Ten práve dnes ústretovo schválil novelu školského zákona, ktorá zaručuje písanie geografických názvov v učebniciach menšinových škôl v maďarčine či ukrajinčine. Sú to práve maďarskí poslanci a politici, ktorí pod kepienkom riešenia národnostných problémov neustále podsúvajú úvahy o autonómnych riešeniach vrátane územnej autonómie. Naposledy tak učinil maďarský prezident počas včerajšej návštevy rumunského partnera v Budapešti a stretol sa s ráznym odmietnutím. Takéto postoje treba demaskovať a rázne odmietnuť aj na pôde Európskeho parlamentu.